No lo sé, no lo tengo aquí, evidentemente, y le voy a informar de qué ha sucedido a ese respecto. En todo caso, reitero, el 25 de enero ustedes van a tener ese acuerdo y vamos a poder hablar de ello todo lo que quieran. La Presidencia española y el Gobierno, y el Consejo, están a su disposición para poder hablar todo el tiempo que quieran, en profundidad, sobre ese acuerdo, que dependerá, en cuanto a su vigencia futura, del Parlamento Europeo.